Mint ahogy miniszterelnök úr említette rendkívül rögös úton indultunk el együttesen.

Nagyon szép eredményei voltak ennek az elnökségnek úgy a bankunió tekintetében, amikor arról beszélhetünk, hogy úgy beszélünk a bankfelügyeletről, hogy közben a bankoknak a stabilizálása is megtörténik a feltőkésítés révén, a mérleg főösszegének az ellenőrzése révén.